Ich habe ja selbst an einem Runden Tisch in der DDR gesessen und weiß, wie erfolgreich solch ein Runder Tisch laufen kann. Es haben dort die Regierungsvertreter zu sitzen, das ist klar, und auf der anderen Seite die Vertreter der Opposition und der Zivilgesellschaft, die sich momentan auf dem Maidan artikuliert. Und sie haben einen gemeinsamen Lösungsweg, einen konsensualen Lösungsweg zu erarbeiten, wie man aus dieser Krise herauskommt. Klar ist und das ist deutlich geworden Die Mehrzahl der Ukrainer will diese Orientierung nach Europa, und diesem politischen Willen muss man Rechnung tragen.